staðfesta samninga um um veiðar úr norsk íslenska síldarstofninum á árinu tvö þúsund og tólf þeir voru gerðir í london fjórtánda október síðastliðinn í samræmi við ráðgjöf ices alþjóðahafrannsóknaráðsins og fyrri ákvörðun aðila um nýtingarstefnu til lengri tíma var heildaraflamarkið ákveðið átta hundruð þrjátíu og þrjú þúsund lestir þá verður að vekja eftirtekt á því herra forseti að það er veruleg lækkun frá undanförnum árum en heildaraflamarkið í fyrra var níu hundruð áttatíu og átta þúsund lestir

en um það ríkir hins vegar samþykki allra aðila og það er í samræmi við vísindalegar niðurstöður og varkárni veiðiheimildirnar skiptast í sömu hlutföllum og verið hefur frá árinu tvö þúsund og sjö í íslands hlut koma þannig hundrað tuttugu þúsund átta hundruð sextíu og átta þúsund lestir þá get ég þess líka herra forseti að það hafa verið gerðir hefðbundnir samningar um

íslands annars vegar og hins vegar rússlands noregs og færeyja að hefðbundnum hætti ég legg til að að umræðu um þessa þingsályktunartillögu lokinni verði henni vísað til háttvirtrar utanríkismálanefndar